Qu'une des grandes causes de contagion que sont les enterrements avec des rites locaux persiste il y a donc toujours des poches de cas répertoriés.

Pour toutes ces raisons, nous resterons très vigilants pour ne pas revivre 40 ans de dotation à l'Afrique qui se sont soldés par des puits sans fond, sans profit pour les populations locales.